Este evident, așa cum au zis și antevorbitorii, că Uniunea Europeană nu a realizat până în prezent suficiente progrese pentru asigurarea stabilității financiare a piețelor sale. În contextul în care speculatorii pun zilnic în pericol stabilitatea monedei unice, prin metoda izolării și prin exercitarea unor presiuni asupra statelor membre, soluția nu poate veni decât prin menținerea solidarității la nivel european.

Interesul cetățenilor este cel mai bine apărat atunci când instituțiile europene sunt pe deplin implicate în procesul de decizie și atunci când interesul general primează asupra intereselor.....